Frau Präsidentin! Es stimmt, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Krisenzeiten schützen weltweite Mindeststandards die Beschäftigten vor menschenunwürdigen Arbeitsverhältnissen. In Sonntagsreden oder gegenüber Drittstaaten werden die internationalen Kernnormen der IAO von der EU immer eingefordert. Zu Recht, denn sie schützen ja vor Diskriminierung und Sozialdumping. Aber leider bleibt es in der Europäischen Union bei diesen Sonntagsreden. Die Mitgliedstaaten der EU und die EU selbst ignorieren die IAO Konventionen sie ratifizieren sie nicht, sie implementieren sie nicht. Sie entziehen sich damit den Verpflichtungen.

Beispiel Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer Nur 3 von 27 Mitgliedstaaten haben sie ratifiziert. Das ist ein Skandal! 90 Jahre nach der Gründung der IAO muss sich das ändern.